núna ríða yfir íslenskt samfélag verðum við að leyfa okkur að hugsa upp á nýtt í öllu tilliti í þessari stuttu ræðu sem ég hélt hér áðan gerði ég fyrst og fremst heimilin í landinu að umtalsefni og fjölskyldurnar en að sjálfsögðu skipta fyrirtækin ekki síður máli en fjölskyldurnar

í skilum þetta er bara ákvörðun sem okkar samfélag þarf að taka og þessar ákvarðanir eru þekktar erlendis frá þar sem menn hafa lent í sams konar hremmingum varðandi sjávarútegsmálin og stefnuna þar get ég bara endurtekið það sem ég sagði hér áðan við verðum að leyfa okkur að hugsa upp á nýtt og gömlu aðferðirnar og gömlu vinnubrögðin sem við höfum notað allt of lengi í sjávarútveginum sem og í öðrum málum á undanförnum áratug við verðum að